hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir skýrslu íslandsdeildar nato þingsins fyrir árið tvö þúsund og þrettán

nato utan evrópu og sú langfjölmennasta en sér nú fyrir endann á því með fyrirhuguðu brotthvarfi nato frá afganistan síðari hluta árs tvö þúsund og fjórtán alþjóðlegu öryggissveitirnar í afganistan isaf hafa starfað undir stjórn nato frá því í ágúst tvö þúsund og þrjú en síðan þá hefur aðgerðum nato utan evró atlantshafssvæðisins fjölgað stórlega verkefnið hefur gengið samkvæmt áætlun miðað við að unnið sé út frá ákvörðun sem tekin var á leiðtogafundi nato í lissabon í nóvember tvö þúsund og tíu þar var lögð áhersla á að árið tvö þúsund og fjórtán yrði yfirfærslu öryggismála í hendur afgana lokið og afganir gætu sjálfir tryggt eigið öryggi og byggt upp innviði samfélagsins bæði hvað varðar her og lögreglu en nato mundi veita áframhaldandi stuðning eftir þörfum nefndarmenn lýstu yfir áhyggjum af spillingu óstöðugleika og viðbrögðum nágrannaríkja við brotthvarfi nato auk getu innan lands varðandi þróun mála næstu missiri einnig ber að nefna umræðu um ástandið í sýrlandi og áhyggjur nato þingmanna af straumi flóttamanna til nágrannaríkja en áætlað er að yfir tvær milljónir manna hafi flúið land lögð var áhersla á nauðsyn þess að fylgjast vel með þróun mála í nágrannaríkjum sýrlands sem eiga á hættu að dragast inn í hringiðu óstöðugleika vegna borgarastríðsins í sýrlandi jafnframt var tíðrætt um stefnu nato sem samþykkt var á leiðtogafundi bandalagsins sem haldinn var í chicago í maí tvö þúsund og tólf og miðar að því að sameina krafta aðildarríkjanna meira en áður í þágu varnarviðbúnaðar í því skyni að nýta opinbera

samvinna um varnarbúnað og er ætlað að tryggja nato nauðsynlegan búnað í samræmi við nýja grunnstefnu bandalagsins þá voru samskipti nato við rússland að vanda áberandi árið tvö þúsund og þrettán áhersla var lögð á mikilvægi skipulegs samstarfs nato og rússlands gegn sameiginlegum öryggisógnum eins og alþjóðlegum hryðjuverkum útbreiðslu kjarnorkuvopna sjóránum og ekki síst varðandi málefni afganistans einnig var áhersla á niðurstöðu leiðtogafundarins í lissabon árið tvö þúsund og tíu þar sem rússum var boðin samvinna um eldflaugavarnir erfitt hefur reynst að ná samstöðu milli aðila um hvernig samvinnu skuli háttað og hafnaði nato kröfum rússa um sameiginlega stjórn

efnahagsleg tækifæri og hlutverk nato á norðurskautssvæðinu voru jafnframt til umræðu í skýrslu um málið var lögð áhersla á norðurskautsráðið sem aðalsamráðsvettvang norðurskautsríkjanna og mikilvægi þess að styðja við þann lagaramma og þá alþjóðasamninga sem eru til staðar á svæðunum og hafa gagnast vel

þá sé aukin samvinna við norðurskautsríkin mikilvæg ekki síst þegar horft sé til öryggis og björgunarmála á sjó og verndun umhverfis einnig var rætt um mikilvægi þess að nato starfaði nánar með alþjóðlegum samstarfsaðilum einkum sameinuðu þjóðunum og evrópusambandinu leysa þyrfti þann ágreining sem skapast hefði milli nato og e s b sem sneri að stórum hluta að niðurskurði aðildarríkja e s b til varnarmála af öðrum stórum málum sem tekin voru til umfjöllunar árið tvö þúsund og þrettán má nefna útfærslu nato þingsins og bandalagsins á ályktun öryggisráðs sameinuðu þjóðanna um konur frið og öryggi fjárveitingar til varnarmála og samstöðu innan nato kjarnorkuáætlun írans ástandið í malí og mikilvægi þess að nato þingið kynni starfsemi sína fyrir almenningi í aðildarríkjum aðalmenn íslandsdeildarinnar voru fyrri hluta ársins tvö þúsund og þrettán björgvin g sigurðsson formaður þingflokki samfylkingarinnar ragnheiður e árnadóttir varaformaður þingflokki sjálfstæðisflokks og birgitta jónsdóttir þingflokki hreyfingarinnar eftir alþingiskosningar tuttugasta og sjöunda apríl tvö þúsund og þrettán var ný íslandsdeild kosin og eru aðalmenn seinni hluta starfsárs eru sem hér stendur formaður

undir skýrsluna skrifa allir stjórnarmenn og að lokum vil ég þakka þeim gott samstarf